Wenn es keine Bemerkungen gibt, gehe ich davon aus, dass die Kandidatinnen und Kandidaten des ersten Wahlgangs ihre Kandidatur aufrechterhalten.